frú forseti í dag ræðum við vantraust á ríkisstjórnina kröfu um þingrof og kosningar tillagan er lögð fram fyrir hönd allra þeirra sem gefist hafa upp á ríkisstjórnarsamstarfi jóhönnu sigurðardóttur og steingríms j sigfússonar við erum að færa ríkisstjórninni skilaboð frá þjóðinni um að henni er ekki treyst en þetta snýst ekki einungis um ríkisstjórnina með kröfu um kosningar erum við að bjóða nýtt upphaf og gefa fólkinu í landinu kost á því að velja á milli ólíkra leiða út úr því ástandi sem hér ríkir það sem við erum að segja hér er að þingið þurfi að endurheimta trúnað og traust kjósenda allra þeirra sem gera þá einföldu kröfu að alþingi vinni í þeim málum sem mikilvægust eru fyrir þjóðina hverju sinni það verður ekki deilt um að milli stjórnmálaflokkanna er ekki ágreiningur um það markmið að bæta lífskjör þjóðarinnar en leiðirnar að því markmiði eru gjörólíkar ríkisstjórnin er eins og grindahlaupari sem missteig sig í upphafi en heldur hlaupinu áfram hefur aldrei náð taktinum fellir hverja einustu hindrun á leið sinni það hefur enginn lengur nokkra einustu von um að hún muni skila sér í mark með nokkurri reisn frú forseti bersýnilega nær tillaga um vantraust ekki fram að ganga jafnvel fólst hún njóti stuðnings allra stjórnarandstöðuþingmanna en staðreynd er að margir í stjórnarliðinu hafa beinlínis gefið tilefni til þess að leggja slíka tillögu fram þingmenn samfylkingarinnar hafa gert það með ummælum um ónýta efnahagsstefnu ég nefni hér háttvirtur þingmaður sigmund erni rúnarsson sem setti ríkisstjórnina á tveggja mánaða skilorð vegna atvinnumála fyrir hálfu ári síðan skilorðinu hefur ekki verið aflétt enda er ekki eins og ríkisstjórninni hafi tekist að sannfæra þá sem eiga allt undir því að hér verði fjárfest aðila vinnumarkaðarins um að hér væri að skapast umhverfi fyrir fjárfestingar og vöxt í atvinnulífinu nei þeim hefur ekki einu sinni tekist að sannfæra sitt eigið fólk um að þau hafi fundið leiðina út úr efnahagsvandanum frú forseti nú fá þeir þingmenn sem hafa efast um leið ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum tækifæri til þess að lýsa áliti sínu á stöðunni margir þingmenn vinstri grænan þeir sem beinlínis hafa ekki nú þegar yfirgefið þingflokk sinn hafa lýst vanþóknun á meðferð evrópusambandsmálsins þetta er líka tækifæri fyrir þá til að taka afstöðu með sannfæringu sinni og stefnu flokks síns að þessu leyti til er tillagan lögð fram til að fá á hreint í umboði hvaða þingmanna ríkisstjórnin situr það er ekki hægt að bjóða þjóðinni upp á málflutning sem þennan ætli þessir þingmenn ekki að gera hann að úrslitaatriði um stuðning sinn við ríkisstjórnina í dag taka allir þessir þingmenn ábyrgð á ummælum sínum með atkvæði sínu

á endanum þurfum við í sjálfu sér ekki að vera sammála um það á hvaða forsendum við greiðum atkvæði með tillögunni með leyfi vitna ég í orð háttvirts þingmanns atla gíslasonar þar sem hann sagði í grein í morgunblaðinu um aðildar og aðlögunarviðræður ríkisstjórnarinnar vegna evrópusambandsins þingmaðurinn sagði hér er um fullveldis og sjálfstæðisbaráttu að ræða

ríkisstjórnarsamstarfs í eitt eða fleiri kjörtímabil er hjóm eitt í þeim samanburði það er um þetta sem þessi tillaga um vantraust fjallar um hún fjallar um hagsmuni íslands uppbyggingu og endurreisn von og framtíðarsýn þetta þurfa þingmenn allir að gera upp við sig í dag er þessum miklu hagsmunum þessum mikilsverðu hagsmunum fórnandi fyrir minni hagsmuni einstakra persóna hér á þingi og stöðu þeirra í stigveldi stjórnskipunarinnar frú forseti við þurfum í sjálfu sér ekki að leita lengra en í fyrstu málsgrein stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar til að sjá að henni hefur algerlega mistekist ætlunarverk sitt þar stendur með leyfi forseta ríkisstjórn samfylkingarinnar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs er mynduð um að tryggja efnahagslegan og félagslegan stöðugleika og leita þjóðarsamstöðu um leið íslands til endurreisnar nýjan stöðugleikasáttmála svo mörg voru þau orð ég veit ekki hvort ég á að þreyta þingheim með umræðu um stöðugleikann og stöðugleikasáttmálann sem aðilar vinnumarkaðarins gengust inn á á sínum tíma að gera við ríkisstjórnina einungis til að vera sviknir um allt sem í honum fólst nú er svo komið að kjaraviðræður xxxx þrátt fyrir að allar viðræður allar væntingar samningsaðila allar væntingar þeirra hafi verið keyrðar niður í gólfið ef ríkisstjórnin hefði staðið við sinn hluta stöðugleikasáttmálans og verklegar framkvæmdir hefðu náð fram að ganga hefði fjárfesting á þessu ári á árinu tvö þúsund og ellefu verið rúmum hundrað milljörðum meiri en við erum að horfa fram á það er fremst frá því að segja að þessar fyrirætlanir gengu ekki eftir

það hefur ekki skort á áætlanir hjá þessari ríkisstjórn það hefur enginn skortur verið á fögrum fyrirheitum það hefur bara skort verk og efndir frú forseti mikilvægasta verkefni okkar í dag eftir mikið samdráttarskeið er að tryggja að við getum vaxið inn í framtíðina hvarvetna þar sem samdráttar hefur gætt í löndunum í kringum okkur hafa stjórnvöld lagt höfuðáherslu á að hefja nýtt tímabil vaxtar við skulum leyfa okkur að staldra aðeins við þetta atriði og spyrja hvers vegna þurfum við hagvöxt hvers vegna er hann mikilvægur og hvernig getum við skapað hann þessu var reyndar svarað í minnisblaði sem fylgdi stöðugleikasáttmálanum á sínum tíma þar segir við þurfum hagvöxt til að forða atvinnuleysi sem nú er að festa sig í sessi við þurfum hagvöxt til að auka verðmætasköpun svo hægt sé að hækka laun við þurfum hagvöxt almennt til að tryggja betri lífskjör í landinu við núverandi aðstæður verður hagvöxtur fyrst og fremst skapaður með nýrri fjárfestingu hann verður ekki skapaður með auknum opinberum útgjöldum

og það er óraunhæft að ætla að heimilin í landinu muni skapa hagvöxt með einkaneyslu eftir þá miklu kaupmáttarrýrnum sem þau hafa mátt þola undanfarin tvö ár nei það þarf fjárfestingu hún er grundvöllur þess að hér fari atvinnulífið að vaxta og áherslur okkar sjálfstæðismanna í efnahagsmálum hafa miðað að því að eyða óvissu og nýta fjárfestingartækifæri sem okkur bjóðast við þurfum að hvetja atvinnulífið af stað hvað hefur ríkisstjórnin gert hún hefur skapað óvissu og hún hefur hafnað því að nýta tækifærin sem okkur hafa staðið til boða þeirri stöðnum sem hún ber ábyrgð á má lýsa sem almennu átaki gegn atvinnuuppbyggingu í landinu átaki sem hefur valdið gríðarlegu tjóni mun einungis aukast að óbreyttu hún hefur skapað óvissu með því að setja á dagskrá innköllun aflaheimilda í sjávarútvegi fyrir rúmum tveimur árum en hún hefur ekki enn svarað því hvað eigi að taka við það er því óhætt að segja að hún er með athugun á endurskoðun fiskveiðistjórnarkerfisins í skrúfunni hún hefur líka valdið óvissu með sífelldum skattahækkunum og skaðlegum breytingum á skattkerfinu sem fylgt var eftir með orðunum you aint seen nothing yet með þessu og hótunum um þjóðnýtingu fjárfestinga erlendra aðila í landinu og með því að festa gjaldeyrishöftin í sessi virðist ríkisstjórnin stefna að því að halda íslensku atvinnulífi í eilífri eyðimerkurgöngu frú forseti ég ætla að leyfa mér að vitna hér í ræðu fyrrverandi stjórnarandstöðuþingmanns þar sem sagði þegar slíkar blikur eru á lofti og kjarasamningar framundan þarf þjóðin fyrst og fremst á að halda sterkri og samhentri ríkisstjórn sem eyðir þeirri óvissu sem hvarvetna ríkir í efnahags og atvinnulífinu ríkisstjórn sem hefur traust aðila vinnumarkaðarins í erfiðum kjarasamningum sem framundan eru þá traustu leiðsögn sem þjóðin þarf á að halda er þessi ríkisstjórn ófær um að veita vegna innbyrðis sundurlyndis og stefnuleysis við stjórn landsmálanna frú forseti þetta sagði hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir í október nítján hundruð níutíu og fjögur í umræðum um vantraust á ríkisstjórn þessi ummæli féllu sautján árum of snemma svo vitnað sé í hæstvirtur forsætisráðherra á ný hlaut þeirra tími að koma amen lykillinn að viðreisn landsins er sá að skapa verðmæti það þarf að greiða fyrir innlendri og erlendri fjárfestingu og sá fræjum fyrir uppskeru sem skilar sér í atvinnu á næstu árum íslenska þjóðin þarf sárlega á hagvexti að halda svo skapa megi störf handa þeim þúsundum íslendinga sem nú ganga um atvinnulausir ríkisstjórnin hefur reynst óhæf til að leysa þessi verkefni listinn er reyndar langur óvissa í rekstrarumhverfi fjandsamleg afstaða gagnvart fjárfestingum skattarnir sem ég hef hér minnst á auknar álögur á öllum sviðum skuldavandi heimila og fyrirtækja viðvarandi landflótti vegna atvinnuleysis það segir meira en mörg orð um stöðuna þegar íslendingar sem fara inn á vef vinnumálastofnunar sjá að þar stendur til boða aðstoð við atvinnuleit í útlöndum vandinn er sá að ríkisstjórnin hefur engan raunverulegan vilja til samstarfs hvorki við aðila vinnumarkaðarins né á hinu pólitíska sviði berlega kom í ljós þegar ákvörðun var tekin á fundi norðuratlantshafsráðsins um að taka yfir hernaðaraðgerðir í líbíu að samráð er ekki haft ekki einu sinni milli flokkanna um mikilvægar ákvarðanir öll sú orka sem á að fara í að vinna þjóðinni gagn fer í innanflokksátök stjórnmálaflokkarnir eru jafnvel ósammála um þau mál sem þeir leggja sjálfir fram hér á alþingi umsókn íslands um aðild að evrópusambandinu fyrningarleið í sjávarútvegi og fjárlög allt eru þetta dæmi um mál sem hafa orðið að deiluefni bæði innan stjórnarflokkanna

hefur sett endurreisn landsins í gíslingu í einstrengingslegum tilraunum sínum til að þvinga þjóðina inn í evrópusambandið studd af vinstri grænum sem flestir virðast láta sér vel líka þrátt fyrir stefnu flokksins í allt aðra átt augljóst er að aðild að evrópusambandinu er í andstöðu við meginþorra þjóðarinnar og aðildarferlið einungis til þess fallið að auka enn frekar á sundrungu og erfiðleika hennar grunngildi og lög hafa verið virt að vettugi hjá stjórnarflokkunum forsætisráðherra hefur brotið jafnréttislög og umhverfisráðherra var dæmdur fyrir lögbrot í tengslum við aðalskipulag flóahrepps forsætisráðherra hefur í raun og veru eftir að hún sjálf lagði til við þingið og fékk það samþykkt að úrskurðir kærunefndar jafnréttismála væru bindandi þá hefur hún bara tvo valkosti annar er sá að höfða dómsmál til að fá niðurstöðunni hnekkt hinn er sá að semja við þann sem brotið var á en hvað velur forsætisráðherrann að skipa enn eina nefndina hún setur málið í nefnd og reynir að forðast sína eigin ábyrgð fremst er að minnast þess fyrstu almennu kosningarnar í landinu voru dæmdar ógildar það gerðist á vakt þessarar ríkisstjórnar og í framhaldinu sniðgekk stjórnarmeirihlutinn niðurstöðu hæstaréttar íslands

ríkisstjórnin hefur ekki stuðning fólksins í landinu hún forgangsraðar enda ekki í þágu íslendinga hana skortir framtíðarsýn ríkisstjórnina skortir skilning á því að í mannauði þjóðarinnar felast verðmætin við þurfum að virkja kraftinn í fólkinu í þessu landi til þess að komast af stað til þess að hefja nýja lífskjarasókn hæstvirtir ráðherrar jóhanna sigurðardóttir og steingrímur j sigfússon þau hafa fengið umboð þau hafa fengið tíma og þau hafa fengið tækifæri til að leysa vanda þjóðarinnar þeim hefur algjörlega mistekist þetta ætlunarverk sitt hagsmunir þjóðarinnar efast þess að boðað verði til kosninga hið fyrsta af öllum framangreindum ástæðum er hér lögð fram vantrauststillaga á ríkisstjórnina sem hlýtur að njóta stuðnings allra þeirra sem hér sitja í stjórnarandstöðu og þeirra sem ætla að standa við stóru orðin og sitja í stjórnarliðinu í tillögunni felst jafnframt að gengið verði til kosninga þannig að við getum endurheimt virðingu og traust þessarar mikilvægustu og valdamestu stofnunar landsins njóti hún ekki trausts eru forsendurnar fyrir uppbyggingunni ekki til staðar